virðulegi forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um skipasafn íslands í reykjanesbæ að alþingi sé falið að óska þess við mennta og menningarmálaráðherra það er að það ráðuneyti gangi í málið að ganga til samninga við reykjanesbæ um skipasafn íslands þar sem grunnur safnsins yrðu skipalíkön gríms karlssonar skipstjóra og módelsmiðs við íslendingar státum oft af snorra sturlusyni og þætti hans í íslenskum fornbókmenntum og vekjum gjarnan athygli á því að hann hafi verið sagnamaður á heimsmælikvarða og það er satt í sögu fiskiskipa íslendinga eigum við íslendingar okkar snorra sturluson sem er grímur karlsson skipstjóri og módelsmiður í njarðvíkum í reykjanesbæ fiskiskip eru stundum talin hafa anda karma þau séu háð örlögum og tilfinningu sem sjómenn bátsins leysa úr læðingi og leggja bátnum til

gríms bera í sér persónugerving reynslunnar og söguna hvernig íslendingar komust til vits og ára frá fátækt til velferðar frá moldarkofum til best byggðu íbúðarhúsa jarðarinnar vegna sjósóknar við ísland sem við metum aldrei nógsamlega öll uppbygging íslands á tuttugustu öldinni er meira og minna í skjóli sjávarútvegsins sem gefur okkur sextíu prósent af þjóðartekjunum hver bátur á sína sögu hver sjómaður hver bátur á íslandsmiðum hefur verið hluti af gulli íslendinga gullmoli út af fyrir sig okkur ber heilög skylda til að rækta þessa sögu fræða börn og unglinga gesti og gangandi um hana og mikilvægi hennar ekki síst í ljósi þess að íslendingar eru eina sjálfstæða fiskveiðiþjóðin í allri evrópu eina þjóðin sem byggir fyrst og fremst á sjávarútvegi í bátasafni gríms karlssonar í duus húsum í reykjanesbæ eru nú á annað hundrað skipalíkön gríms af íslenskum fiskibátum en alls hefur grímur smíðað á þriðja hundrað skipslíkön sem spanna öll tímabil fiskveiða og fiskveiðisögu íslands með útfærslu bátasafnsins og stækkun væri til að mynda hægt að sýna heilu bátshlutana lúkar vélarrými brú lest borðsal káetur klefa þilfar og fleira þannig að sýningargestir gætu upplifað stemninguna og aðstöðuna frá tíma til tíma ljósmyndir frá tímum fyrstu fiskiskipanna og til dagsins í dag þyrftu að vera ríkur þáttur í slíku safni bátasafn gríms karlssonar í reykjanesbæ er einstakt í heiminum því ekki er vitað um neinn módelsmið hvergi á jörðinni sem hefur smíðað eins mörg skipslíkön hvað þá fiskiskipaflota sem spannar útgerðarsögu heillar þjóðar tíminn líður hratt virðulegi forseti og sagan má ekki fölna áður en búið er að koma henni í búning sem eftir stendur það er engin spurning að það yrði stórkostlegt fyrir sýningargesti að geta tekið sér sæti í lúkar fiskibáts með kaffibolla og kleinur andað að sér lykt vélarrýmisins eða heyrt sögur af sjómönnum í brúnni skoðað tæki og tól sem lifandi hendur hafa unnið með við harðskeyttustu aðstæður á jörðinni hvar sem söfn eru byggð upp í heiminum með metnaði og tilfinningu anda þess sem áhersla er lögð á þá eru þau atvinnuskapandi um leið og þau eru fróðleg og skemmtileg og skilja eitthvað eftir sem skiptir máli þau stækka umhverfi sitt og gera það verðmætara þau sýna virðingu við þá atvinnugrein sem tengist þessum þætti og hjá okkur íslendingum er það grundvallargullæðin sem um er að ræða þess vegna eigum við að rækta þetta með vinarþeli og virðingu gera þetta á glæsilegan hátt og það er alveg augljóst að ef samið væri við reykjanes bæ um skipasafn íslands á þessum nótum sem hér er getið með því að koma upp almennu skipasafni í reykjanesbæ þar sem mörg hús koma til greina gömul hús sem standa auð mætti nýta að þá værum við að leggja gott innlegg inn í framtíðina það er svo að það er sorgarsaga að baki í skipasafni íslands þegar tugir báta allt frá næstsíðustu öld brunnu inni í geymsluhúsnæði í kópavogi fyrir nokkru árabili í geymsluhúsnæði sem var sérstaklega smíðað fyrir þetta bátasafn það er búið það er farið en við eigum að nýta það sem er til staðar við eigum að nýta þessa stórkostlegu stöðu sem við höfum vegna einstaks handverks dugnaðar áræðis og metnaðar hjá einum manni okkar snorra sturlusyni í sögu fiskiskipa íslands gríms karlsson siglfirðings búsettur í njarðvíkum í reykjanesbæ að lokinni umræðu virðulegi forseti óska ég þess að málið gangi til